Señor presidente, señor comisario, catorce personas han perdido la vida. Es la segunda vez en cuatro meses que nuestras playas, campos y ciudades se ven anegados, inundados, devastados por los implacables efectos del cambio climático en el litoral mediterráneo español, y muy especialmente en la Comunidad Valenciana, mi circunscripción, una zona de las más vulnerables de Europa. Urge que la Comisión actúe con contundencia, que se ponga del lado de los ciudadanos y colabore con las autoridades españolas, aportando urgentemente todos los recursos establecidos en los fondos para combatir a corto plazo los efectos. Pero es fundamental actuar a medio y largo plazo para minimizar, en el futuro, los efectos del cambio climático. Por eso, señor comisario, pido a la Comisión que elabore una estrategia climática específica para el Mediterráneo de carácter cultural. Se nos acaba el tiempo. La albufera de Valencia, el delta del Ebro, el mar Menor en Murcia son espacios de un altísimo valor ecológico, que necesitan ser protegidos y los recursos y la cooperación de todas las administraciones. Ni una vida menos.